Was wir hier sehen, ist für die Europäische Union wirklich ein Trauerspiel. Die europäischen Institutionen haben funktioniert, die EU Kommission hat das Gerechtigkeitsdefizit bei der Besteuerung von Digitalunternehmen mit einem klaren Vorschlag adressiert. Das Parlament hat diesen Vorschlag aufgenommen. Es gab eine ganz breite Mehrheit hier im Haus. Im Grunde waren alle für eine ernsthafte Besteuerung der Digitalunternehmen.

Weil einige Steueroasen, einige europaskeptische Länder, unterstützt von der großen Koalition in Deutschland, diesen Vorschlag haben auf Eis laufen lassen. Und Olaf Scholz irrt, wenn er glaubt, dass er Herrn Trump beruhigen kann, indem man hier eine europäische Lösung verweigert und stattdessen erstmal auf OECD Ebene verhandelt. Dieses Thema sollten sich alle Wählerinnen und Wähler ganz genau anschauen. Die große Koalition in Deutschland hat mit zu verantworten, dass wir die Digitalsteuer nicht bekommen haben, und ich hoffe, dass viele Wählerinnen und Wähler das bei ihrer Wahlentscheidung einbeziehen werden.